Bei ITER handelt es sich um ein langfristiges Forschungsprojekt.

Vergangenheitstechnologie machen.

Deshalb stutzig, weil die 30jährige Forschung schlicht und einfach deshalb nicht so einfach voranging, weil wir vor 30 Jahren noch nicht die Kapazitäten bei den Rechnern und den Computern hatten, die wir in der heutigen Zeit haben, die wir nämlich sowohl bei der Materialforschung als auch im Umgang mit den hohen Temperaturen gebraucht hätten.

kurz und mittelfristig einen Überblick über die tatsächlichen Kosten gewährleisten. Dieses Forschungsprojekt ist ein langfristiges, es ist nicht auf kurze Zeit angesetzt, und aus diesem Grund halte ich es für notwendig, dass wir nachdem ich mir selbst Cadarache angesehen habe und andere Eindrücke mitgenommen habe, als Sie, Frau Durant an diesem Projekt nicht nur festhalten, sondern die Zukunftsperspektiven auch kennen.